Das klingt zwar gut, aber damit ist das grundlegende Problem keineswegs vom Tisch. Es geht ja darum, dass in der Eurozone Staaten mit gravierenden finanzpolitischen Unterschieden und schwierigen finanzpolitischen Verhältnissen naturgemäß höchst problematische Situationen haben.

Außerdem stellt sich die Frage der Abhängigkeit von Rating Agenturen. Um sich zu möglichst geringem Zins mit Kapital auszustatten, müsste daher das FSF die Bestnote der Rating Agenturen erreichen, und damit würde dieses Instrument erst recht in die Abhängigkeit US amerikanischer Agenturen kommen. Es ist also nicht sinnvoll, eine öffentliche Gesellschaft zu gründen, mit so wichtigen Aufgaben auszustatten und diese dann unter den massiven Einfluss von privaten Rating Agenturen zu stellen.